Muchas gracias, señor presidente del Gobierno de España, gracias por contestar a las preguntas de los diputados.

Se ha hablado mucho de España, pero también mucho de Europa y de la política en Venezuela.